J'avais d'ailleurs eu l'occasion, le 20 avril dernier, d'évoquer devant vous cette question des agences de notation, leur importance pour le fonctionnement de l'économie et des marchés financiers. Quand il s'agit de vérifier la bonne santé ou la fièvre d'un produit, d'une entreprise, le cas échéant d'un État j'y reviendrai s'agissant des risques souverains, Madame Goulard, Mesdames et Messieurs, vous m'accorderez que ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on supprime la fièvre. La question est de savoir si le thermomètre fonctionne correctement et, le cas échéant, si nous pouvons utiliser plusieurs thermomètres pour faire les validations et les vérifications. Et mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup à dire sur le fonctionnement du thermomètre, et donc sur le fonctionnement des agences de notation qui jouent un rôle de premier plan dans l'évaluation des risques de la situation des entreprises comme des États. La crise a montré, elle montre, Monsieur Chountis, vous avez raison, que leur fonctionnement n'a pas toujours été exemplaire, avec des conséquences parfois très lourdes. Il s'agit d'un domaine, Mesdames et Messieurs les députés, dans lequel le G20 a pris, comme sur d'autres sujets, des décisions fortes, en l'occurrence de mettre en place une supervision et des règles de gouvernance. Et je veux rappeler qu'au moment de la crise, plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, M. Gauzès, M me Goulard, la Commission a rapidement pris ses responsabilités et a fait de la réglementation des activités des agences de notation une priorité des deux dernières années. Dès septembre 2009, soit un an après la faillite de Lehman, le règlement sur les agences de notation a été adopté, avec le soutien très fort, le concours et les améliorations du Parlement je remercie à nouveau M. Gauzès pour répondre aux problèmes que le mode de fonctionnement de ces agences soulevait et qui ont contribué, d'une certaine manière, à la crise financière. Le règlement a introduit un régime d'enregistrement obligatoire pour toutes les agences établies dans l'Union et imposé une série d'exigences rigoureuses pour assurer qu'il soit mis fin, autant que faire se peut, aux possibles conflits d'intérêts, pour voir renforcées la qualité des notations et la méthodologie de cette notation et, enfin, s'assurer que les agences agissent de manière plus transparente. Mesdames et Messieurs, je suis confiant que ces nouvelles règles amélioreront, de manière sensible, l'indépendance, l'intégrité du processus de notation, la transparence de ces activités de notation et la qualité des notations elles mêmes, y compris la notation de la dette souveraine des pays de l'Union européenne et des institutions financières de l'Union. Il y a deux semaines, c'est la deuxième étape, le 2 juin, la Commission, sur ma proposition, a adopté une proposition de modification du règlement sur les agences de notation pour confier à ESMA, la future autorité européenne des marchés financiers, une compétence exclusive pour l'enregistrement et la surveillance continus des agences de notation de crédits.

c'est à dire la mise en place de ces trois autorités indépendantes au 1 er janvier prochain. Nous n'y sommes pas encore. Il faut faire un effort, et j'appelle à nouveau, ici, de cette tribune, et le Conseil et le Parlement à rapprocher leurs points de vue. Et je redis, Monsieur le Président, la disponibilité de la Commission, ma disponibilité en particulier, pour favoriser ce compromis dynamique. En outre, pour améliorer l'avantage de la transparence et augmenter la concurrence parmi les agences de notation, une disposition a été introduite pour faciliter l'accès à l'information sur les instruments financiers structurés de toute agence de notation intéressée à publier une notation non sollicitée. En d'autres termes, quand une agence sur des produits structurés recevra des informations pour élaborer sa notation, les autres agences auront le droit d'utiliser ces informations pour élaborer elles mêmes leur propre notation. Voilà où nous en sommes.

Il est de plus en plus largement reconnu, en Europe et partout dans le monde, que les défaillances affectant actuellement les procédures de notation, qui ont été mises en lumière par la crise, n'ont pas reçu de réponse suffisante, et je veux donner mon accord sur cette analyse à

Voilà pourquoi j'ai demandé à mes services d'engager un travail nouveau de réflexion sur toute l'architecture et le rôle des agences de notation. C'est dans ce cadre, Monsieur Pittella, que s'inscrira, dans les mois qui viennent vous disiez enquête en tout cas l'analyse, l'examen objectif, très précis, du fonctionnement de ces agences au regard de la nouvelle réglementation et en en tenant compte, même si elle n'est pas complètement mise en œuvre, il faudra attendre pour cela le début du mois de décembre. Je pense comme vous tous, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il y a un problème tout simplement de diversité de ce marché. Ce marché est trop concentré, en trop peu de mains. Il n'y a pas assez de concurrence dans ce secteur, et cela nous préoccupe. Sans privilégier, pour l'instant encore, une option particulière, Monsieur Pittella, la Commission réfléchit à des mesures structurelles, parmi lesquelles la création d'une agence de notation européenne indépendante qui a, pour certains d'entre nous, je le dis à cet instant à titre personnel, plutôt ma faveur, s'agissant notamment de la notation des risques

Autre mesure structurelle à laquelle nous réfléchissons, la participation accrue d'entités publiques indépendantes dans le processus de notation. La dette souveraine, puisqu'il s'agit de cela quand on parle de la Grèce et, le cas échéant, d'autres États doit faire l'objet d'une attention spécifique afin de s'assurer que les méthodes employées sont bien les bonnes et qu'elles sont appropriées.

Voilà tous les sujets, et nous n'éviterons aucune des questions difficiles auxquelles la Commission travaille. Nous serons en mesure de faire part de nos premières orientations au mois de septembre, en même temps que nous traiterons d'autres sujets importants qui touchent à la transparence et au contrôle, s'agissant de la régulation des produits dérivés et des ventes à découvert. Et nous ferons des propositions législatives à la fin de cette année ou au tout début de l'année 2011, non seulement, Madame Goulard, pour continuer je reprends vos propres mots ce qui a été engagé par mon prédécesseur avec votre soutien, qui se met en place et qui n'est pas suffisant, mais aussi pour amplifier, aller plus loin vers la transparence pour éviter les conflits d'intérêts, et pour que ces notations soient plus nombreuses, plus diversifiées et, s'agissant des risques souverains, incontestées.